Hvala, predsednik. Spoštovani minister! Pretekli teden je v javnosti odmeval predlog interventnega zakona vlade o odvzemu enajst volkov in dvesto rjavih medvedov iz narave. Interventni zakon je pripravilo Ministrstvo za kmetijstvo, na vlado pa ga je vložilo resorno Ministrstvo za okolje in prostor. Glavni razlog za obravnavo predloga interventnega zakona po nujnem postopku so prenamnoženi volkovi in rjavi medvedi, ki so s svojo prisotnostjo v bližini pašnikov in bivališč povzročili ogrožanje prebivalstva in njihovega premoženja. Podatki nazorno kažejo, da so kmetje upravičeno zaskrbljeni zaradi spremenjenega načina obnašanja zveri in približevanja vasem oziroma človeku. Sprašujejo se, ali bodo morali zaradi napadov volkov na svojih pašnikih opustiti kmetovanje in pašnike prepustiti zaraščanju. Znano je, da so velike zveri, to so volk, rjavi medved in ris pri nas zaščiteni z direktivo Evropske unije o habitatih. Politika EU torej omenjene velike zveri ščiti in je med drugim pomembna za ohranjanje vloge plenilcev v prehranjevalni verigi in ravnovesja v naravi. Tako lahko državni organi zveri le pod določenimi pogoji odvzamejo iz narave. To sta denimo ogrožanje javne varnosti in resna škoda na živinoreji. Zanimivo pa je, da je Upravno sodišče Republike Slovenije dve leti zapored razsodilo, da vsi pogoji, za odstopanja, kot jih dovoljuje omenjena direktiva, prej niso bili izpolnjeni. Na tem mestu so mi se mi poraja vprašanje, zakaj smo toliko časa čakali in dopustili, da so se medvedi in volkovi pri nas tako, namnožili. Kdo je v tem primeru zatajil? Vlada odvzem zveri in narave iz narave vsako leto ureja z odloki. A se odstrel prav zaradi odločitev pravnega sodišča ni izvajal. Ob tem dodajam, da se niso namnožili le volkovi in medvedi, ampak tudi šakali na Krasu. Ti napadajo predvsem mlado in novorojeno drobnico in srnjad in povzročajo škodo na na kmetijah in v gozdu. In glede na to, da so šakali v Sloveniji lovna in zavarovana vrsta, je za njihov odvzem iz narave prav tako potreben odlok. Do odstrela še danes ni prišlo, saj je leta dva tisoč šestnajst Ministrstvo za okolje in prostor pojasnilo, da mora pred tem ugotoviti število živali, spoznati njeno vedenje in določiti škodo. Na drugi strani pa se je Ministrstvo za kmetijstvo prizadevalo, da šakal ne bi bil več zaščiten. Zanima me, ali se je na ta na tem področju kaj premaknilo? Kdaj lahko tudi prebivalci Krasa pričakujejo odstrel šakalov in se postavijo ob bok prebivalcem Notranjske? Hvala za odgovor, minister.